Come sempre sono stati utilizzati degli approcci ideologici che non risolvono nessun tipo di problema. Lo stiamo vedendo in queste ore nelle province di Verbania nel nord del Piemonte, nella provincia di Alessandria nel centro del Piemonte, dove ci sono morti, dove ci sono allagamenti, frane, smottamenti e strade chiuse. Non è mettendo tasse che si risolve il problema dei cambiamenti climatici, ma è permettendo, ad esempio, agli amministratori locali di poter intervenire senza essere messi in prigione o senza essere accusati di deturpare il territorio. Un'ultima questione evitiamo che il fondo di solidarietà, come è stato proposto dalla Commissione e dal Consiglio, venga utilizzato per quello per cui non è previsto, ovvero per eventuali ipotetici fantasmagorici danni provocati da una Brexit. Lasciamo il fondo di solidarietà per le catastrofi naturali, che purtroppo continuano ad avvenire e continueranno ad avvenire sempre più spesso.